Ludzie bogaci mieli kolorowe, a biedni nie, ale nie było podatku, żeby biednym ludziom kupować te telewizory. Dzięki temu po kilku latach również wszyscy biedni mieli kolorowy telewizor.

Bogate kraje mogą sobie mieć fantazję i walczyć o środowisko, a biednym krajom trzeba pozwolić robić tak, jak chcą.